Das Entlastungsverfahren ist kompliziert, schwierig, manchmal sehr politisch. Deshalb zu Beginn der Dank an alle Kollegen Schattenberichterstatter und ihre Teams für die geduldige Zusammenarbeit.

Wurden jetzt die europäischen Gelder ordnungsgemäß ausgegeben? Die Hauptbotschaft und das an alle, die nur das Negative sehen wollen zu 95 ja. In den allermeisten Mitgliedstaaten gibt es keine nennenswerten Probleme.

90 der Fehler konzentrieren sich auf acht Mitgliedstaaten.

Die Prüfverfahren einiger Länder haben strukturelle Mängel, und das seit vielen Jahren. Das bringt unser System der geteilten Mittelverwaltung in Misskredit. Wir erkennen ja die von der Kommission eingeleiteten Reformen zu mehr Transparenz durch die jährlichen Berichte zum Schutz des Haushalts an.

Aber das Grundproblem bleibt Die Kommission verlässt sich zu sehr auf Angaben, die von einigen Mitgliedsländern ja bereits fehlerhaft zugeliefert werden. Und es gibt zu viele Schlupflöcher, um den Strafen zu entgehen. Die Kommission zeigt hier wenig Einsicht, dass sie als Hüterin der Verträge in der Pflicht ist, mehr direkte Verantwortung zu übernehmen. Und auch im Rat braucht es dafür mehr Problembewusstsein. Wir haben deshalb die Entlastung mit einem Vorbehalt für die problematischen Ausgabenbereiche in der Agrar und Regionalpolitik formuliert zum ersten Mal mit einem Vorbehalt. Damit künftige Entlastungen ohne jeglichen Zweifel gegeben werden können, fordern wir verbindliche Hausaufgaben für die Kommission. Dazu gehört eine transparente Selbstverpflichtung der Kommission für mehr direkte Kontrollen bei den Endempfängern und Behörden in den auffälligen Mitgliedstaaten. Wir wollen verbindliche bilaterale Vereinbarungen der Kommission mit den besonders betroffenen Ländern, um hier Abhilfe zu schaffen. Wir wollen eine Obergrenze für den Ersatz fehlerhafter Projekte. Wir wollen eine kürzere Verfahrensdauer bei den Finanzkorrekturen, insbesondere in der Landwirtschaft. Der neue Präsident des Parlaments soll diese Empfehlungen an die Bewerber zum Kommissionspräsidenten übermitteln. Das neue Parlament selbst wird die einschlägigen Kommissarsbewerber auf verbindliche Zusagen drängen. Meine Damen und Herren, der Schutz des europäischen Haushalts wird so zu einer Priorität für das nächste Parlament und die nächste Kommission. Zum Schluss Bemerkenswert ist, dass sich gefühlte 95 der Diskussion über meinen Bericht nur auf den Vorbehalt bezogen haben, nur auf dieses eine Wort. Der Inhalt des Berichts schien gar nicht mehr zu interessieren.

Es ist Routine, die kaum noch jemand zur Kenntnis nimmt. Gleichzeitig lösen wir die Defizite nicht. Ich will, liebe Kollegen vom roten und vom grünen Lager, aber nichts unter den Teppich kehren. Sie wollen diesen Vorbehalt nicht. Für uns ist der Vorbehalt aber ein neues grundsätzliches Instrument, eine gelbe Karte, die unsere Bedingungen für die Entlastung deutlich verschärft. Wir sind mit unseren Verfahren an eine technische und damit auch an eine politische Grenze gestoßen. Lassen Sie uns deshalb mit dieser neuen Idee einen neuen Weg einschlagen! Wir hätten so auch für mehrjährige Finanzperioden endlich mehr Flexibilität. Das wäre wirklich mal etwas Neues. Meine Damen und Herren, das sage ich als Befürworter der Europäischen Gemeinschaft! Wir müssen unsere Schwachstellen selbst beheben und die Kritik nicht den Europagegnern überlassen.